z zakresu współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych i handlowych, będzie trudny do zrealizowania. Praca legislacyjna na styku 27 prawodawstw, mająca na celu rozwiązywanie najbardziej palących problemów, które napotykają obywatele Unii, korzystając z przywilejów wolnego przepływu osób, swobodnego wyboru miejsca pracy i zamieszkania niezależnie od kraju obywatelstwa, jest żmudna i bardzo wymagająca pod względem technicznym. Jednakże zakończenie prac nad takimi projektami jak Bruksela I, Rzym III, spadki transgraniczne i wieloma innymi, o których już wspomnieli moi przedmówcy, daje ogromną satysfakcję, bo niesie ze sobą bezpośrednią, bezsprzeczną wartość dodaną dla naszych obywateli i firm operujących w przestrzeni ponadnarodowej. Biorąc bezpośredni udział w wielu już zakończonych pracach, wiem doskonale, że nawet przy najlepszych chęciach niektóre projekty w związku ze swym technicznym, prawniczym charakterem pochłaniają wiele miesięcy, a czasami nawet lat. W ramach programu sztokholmskiego udało nam się przeprowadzić projekty legislacyjne, które, mam nadzieję, w praktyce znajdą skuteczne zastosowanie z pożytkiem dla obywateli, którzy od czasu do czasu mogą znaleźć się w trudnych życiowych sytuacjach. Żeby tak się stało, kadry sądownicze muszą znać i umieć stosować nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań sądowych, spraw rozwodowych czy spadkowych. Jako członek Komisji Prawnej wielokrotnie powtarzałem na tej sali, że prawo nieznane jest prawem najczęściej niestosowanym. Dlatego tak bardzo w naszej komisji skupiamy się na promowaniu szkoleń sędziów i prawników. Zwracamy często uwagę na ogromne znaczenie akcji informacyjnych skierowanych bezpośrednio do obywateli. Powinniśmy jaśniej i jeszcze bardziej bezpośrednio komunikować im możliwość i rozwiązania, jakie daje w praktyce prawo unijne. Pomimo niewątpliwych postępów jako Parlament Europejski wciąż czekamy na szereg projektów związanych ze wzajemnym uznawaniem dokumentów stanu cywilnego czy

Po tych kilku latach wiemy, że prace legislacyjne w obszarze wolności, bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości nie zakończą się wraz z programem sztokholmskim. Legislacja unijna będzie podążać za obywatelem i problemami, które napotyka, korzystając oczywiście z możliwości, jakie daje Unia Europejska. Wiele zostało zrobione, nie możemy jednak powiedzieć, że wszystko, i spocząć na laurach. Ogłoszona ostatnio przez Komisję Europejską inicjatywa na rzecz wzmocnienia praw obywateli Unii Europejskiej wskazuje także na kolejne kroki, które należy podjąć.